Denn wenn es um Lebensmittelskandale geht und wir über Herkunftskennzeichnung reden, dann weiß ich nicht, warum man die Herkunftskennzeichnung betrugsfrei macht.

Hier ist wichtig, dass die Kontrollbereiche vor Gericht besser vertreten werden, dass sie eine bessere richterliche und auch staatsanwaltliche Vertretung haben, um sich gegen Betriebe durchzusetzen, die betrogen haben.